Dank u, Voorzitter, en dank u, commissaris De Gucht. Mijn voorstel aan de Commissie ontwikkelingssamenwerking was dit voorstel in zijn geheel terug te sturen naar de Commissie.

U kunt zeggen dat openbaar aanbesteden onderdeel is van vrij handelen.

Dat u de markt in China, Brazilië en India wil openbreken voor aanbod van Europese bedrijven, dat snap ik, daar heb ik ook geen enkel probleem mee.

Het is de Europese Unie die eigenhandig haar eigen openbareaanbestedingsmarkt heeft opengezet voor bedrijven van buiten de Unie. En het lijkt er nu op dat hier in dit Parlement een coalitie gesloten wordt tussen de mensen die graag op de Chinese markt willen aanbesteden waar ik geen probleem mee heb en de mensen die denken dit is een mooie manier om de Europese markt weer te sluiten.

Want de definitie die gebruikt wordt in dit voorstel, gaat uit van ontwikkelingslanden.

Dàt moet worden opgelost voordat hier een voorstel ligt dat bruikbaar is.